Hier zijn natuurlijk een aantal andere klemtonen gelegd. Wij hebben ook hier en daar andere uitgangspunten. Maar wij hebben getoond wat wij samen kunnen bereiken. Ik hoop dat wij morgen een even grote eensgezindheid hebben en dat wij op die manier de ambitie van de Raad toch nog een beetje kunnen opvijzelen.